Madame la Présidente, la directive secret des affaires ne créant pas les conditions d'une sécurité efficace pour les lanceurs d'alerte, il est temps de renforcer le texte, comme nous le propose à juste titre la rapporteure, Mme Rozière. Il s'agit de l'intérêt général il est donc juste que la protection soit totale, le champ d'application devant être le plus large possible et ne souffrir que d'exceptions bien délimitées. Les États auront pourtant une grande marge de manœuvre dans l'application de cette directive, ce qui peut inquiéter, compte tenu des tentatives de blocage de certains gouvernements. Ainsi, à défaut d'une autorité européenne de protection des lanceurs d'alerte, comme mon groupe le demandait, la Commission devra veiller à la bonne et stricte application des protections que nous créons, par exemple en faisant suivre l'application de ce texte par des lignes directrices dont vous avez parlé, Madame la Commissaire, ou par une communication interprétative afin de s'assurer que tous les Européens disposeront de la même protection

J'ajoute que c'est le moment de créer les conditions pour protéger Julian Assange, à qui doivent s'appliquer les droits des journalistes dans le cadre de la Convention européenne des droits humains.